Spodziewaliśmy się, że wybory będą okazją do pokojowego zmierzenia się konkurentów na scenie politycznej i ewentualnie przekazania władzy.

Stąd właściwą reakcją jest nasza rezolucja, ona odpowiada na duże zainteresowanie w Bangladeszu stanowiskiem Unii Europejskiej. Jest tam wielu ludzi, którzy czekają na to, żebyśmy wypowiedzieli się, wypowiedzieli się w sprawach dzisiaj kluczowych konfliktach nie tylko politycznych, ale także religijnych.

Powinniśmy wysłać jasny sygnał zainteresowania i jasny sygnał propozycji wspierania tych sił, które zmierzają do uspokojenia sytuacji w Bangladeszu i zawarcia przynajmniej minimalnego porozumienia co do sposobu sprawowania władzy pomiędzy dwiema głównymi siłami politycznymi.